Señora presidenta, señorías, no me parece de recibo que utilicemos esta Cámara como trinchera para atacar sin motivos al Gobierno español, porque su petición, señor Cañas, corresponde solo a intereses partidistas y creo que la oposición se hace en el Congreso y no en esta Cámara. Dicho esto, el Gobierno español ha reiterado, desde el inicio, su compromiso con la línea europea respecto de Venezuela. Queremos una salida negociada, pactada, con unas elecciones libres y justas. Y solo quiero recordarles que es la Comisión la que ha reiterado varias veces que las sanciones acordadas en el Consejo las aplican los Estados miembros.